A kormányoknak nem lehet ma fontosabb feladata, mint hogy a nagyon kis valószínűséggel előforduló események, a hűtővíz vagy a teljes villamos betáplálás megszűnése esetére kidolgozzák az új módszereket, s egyetértek Rübig úrral, ennek nem egy egyszeri eseménynek kell lenni, hanem hosszabb ideig, gyakrabban el kell ezeket végezni. Azzal is egyetértek, hogy a többi, tőlünk keletebbre lévő országban is, a szomszédos országokban, terjesszük ki ezt a stressztesztet, ezért kérem a Bizottságot, vizsgálja meg a lehetőséget, hogy a keleti partnerségben hogyan lehet ennek a stresszteszt elvégzésének teret engedni. És végül, biztos úr, a cybertámadás vagy a terroristatámadás elleni védettséget meg kell teremteni az Európai Unióban minden olyan ágazatban, ami határon átnyúló veszélyesanyag kibocsátást eredményezhet. Az ön által megálmodott stresszteszten, biztos úr, a mostani magyar kormány megbukott, hiszen az elmúlt hét évben meghiúsította a NATO radar megépítését, amely a repülőgép támadások ellen a mainál nagyobb védettséget nyújtott volna a paksi atomerőműnek.